Per questo motivo, caro Vicepresidente, noi vogliamo sapere come procedono a Basilea i negoziati di revisione di uno degli strumenti principali che disciplina l'accesso ai prestiti bancari, che è l'approccio standardizzato per il rischio di credito. Sono dei negoziati che a livello tecnico, come sappiamo, dovrebbero concludersi già a settembre, con la possibilità di un aumento dei requisiti di capitale per le banche. E intendiamoci non siamo contrari al consolidamento del settore bancario, che è bene detenga più fondi propri per far fronte in maniera autonoma a future crisi, anche se ritengo sarebbe opportuno che i requisiti di capitale fossero calibrati in maniera proporzionale a seconda della rischiosità e grandezza degli istituti. Detto questo, dobbiamo assolutamente evitare, però, che il consolidamento del settore bancario vada a scapito dell'economia reale e il ruolo della Commissione europea in seno a Basilea è fondamentale per sostenere un indirizzo politico forte, a favore della crescita.

fondi per poi erogare prestiti. È per ciò che qualche mese fa, proprio per questo motivo, in quest'Aula abbiamo difeso l' SME supporting factor che la Commissione intende sostenere. Abbiamo chiesto al Commissario Hill che, ricordo, ha svolto un lavoro eccellente per il rilancio della nostra economia e il benessere dei nostri concittadini è stato un risultato positivo che il Parlamento ha ottenuto e mi auguro che, insieme alla Commissione, possiamo difendere questa posizione. Mossi dalle stesse motivazioni, oggi siamo qui a difendere la priorità politica di conciliare la crescita e il consolidamento, insomma, la flessibilità e il rigore. Non vogliamo che la revisione dell'approccio standardizzato per il rischio di credito sia portata avanti in maniera burocratica, applicando semplicemente formule e parametri. Purtroppo, ha ragione Ferber, applichiamo certe decisioni in maniera automatica, senza valutare le conseguenze spesso, ripeto, con un approccio burocratico. Noi dobbiamo garantire un futuro per l'economia reale in Europa, anche rischiando se utile o necessario, con lungimiranza e coraggio.